Azt mondták, hogy vége a jogállamiságnak, konkrét jogsértésekről beszéltek, de egyetlen egy jogsértést sem említettek.

Én azt mondom inkább, hogy próbálják elfogadni, hogy a magyar emberek demokratikus választásokon és válaszolom erre, hogy igen, ott voltak az európai parlamenti választások is, ugyanez az eredmény jött ki, mint mindegyik választáson úgy döntöttek több ízben, hogy fölényes megerősítést adnak ennek a kormánynak.